Gospodine predsjedniče, globalizacijski su procesi donijeli niz pozitivnih stvari, ali imaju i određene negativne manifestacije poput gubitka radnih mjesta u zapadnim državama. Nažalost, bojim se da europske države, ali ni tvrtke, nisu uvijek primjereno reagirale u pokušaju zaštite svog prosperiteta. Protiv ekonomije s jeftinom manualnom radnom snagom ne smijemo se boriti ograničavanjem protoka roba ili slobode naših građana, nego uvođenjem tehnološki kompleksnijih proizvodnih procesa i proizvodnjom sofisticiranijih, tj. boljih, proizvoda. U radnike se također mora ulagati. To je zadaća poslodavaca, ali i samih radnika koji moraju razumjeti da je danas gotovo nemoguće ući i nakon nekoliko desetljeća izaći s tržišta rada s istim zanimanjem i kompetencijama.